Der NATO Gipfel in Lissabon ist sicher von großer Bedeutung für die EU und dieses Parlament, denn die Zukunft der europäischen Sicherheit wird nur dann erfolgreich gemeistert, wenn die NATO, die EU und auch andere Organisationen wie die OSZE jeweils ihren Beitrag leisten und vernünftig kooperieren.

Ich sage es einmal etwas spöttisch Die NATO hat zwar eine neue Strategie, aber sie weiß immer noch nicht, wohin sie will. Die ganz großmäuligen Phantasien von der NATO als Weltpolizist hat man aufgegeben, das ist sicherlich ein gewisser Fortschritt. Etwas mehr Bescheidenheit gibt es, aber noch nicht genug Klarheit.

Schon bei der NPT Konferenz war sich Europa nicht mehr einig, aber in der NATO klammert man sich jetzt an die atomare Abschreckung, wie der Blinde sich an einen Laternenmast klammert. Vor allem ehemalige Weltmächte finden offensichtlich ihre Atomwaffen viel attraktiver als eine ehrgeizige europäische Politik für atomare Abrüstung.

Wir haben als Europäische Union da viel geleistet.

Demnächst kommt sie noch mit Entwicklungspolitik. Man leidet unter sicherheitspolitischer Persönlichkeitsspaltung. Lassen Sie uns das beenden!